Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, vous l'avez dit, Monsieur le Commissaire, nous devons prendre des décisions sur lades bases d'analyses scientifiques solides et non sur des postures. Certes, le sujet est technique, mais il est devenu, comme vous l'avez dit, politique. Nous nous devons de protéger la santé de nos concitoyens de façon générale, mais et en particulier celle des utilisateurs. Nous avons un système en place, en matière d'autorisation de substances, et n'en déplaise à certains, ce n'est pas parce que les résultats ne nous conviennent pas, que nous devons l'attaquer ou passer par des voies détournées pour le modifier, quand cela nous chante. Par contre, nous devons avoir confiance en notre système afin d'assurer aux citoyens que les décisions qui sont prises, le sont bien dans leurs intérêts. Le débat d'aujourd'hui est évidemment le bienvenu, puisque les doutes se sont immiscés depuis un an, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Commissaire, et que ces doutes demeurent pour des raisons différentes Premièrementd'abord, les approches différentes de nos agences, les unes basées sur le risque, les autres basées sur le danger et tout celaci crée une confusion, malheureusement savamment entretenue. Moi, j'ai confiance dans notre système, Monsieur le Commissaire, et puis, comme vous l'avez souligné, le Parlement a pris une posture consensuelle sur dans une résolution l'année dernière. Mais compte tenu de la défiance de nos concitoyens européens et étant donné qu'un doute existe et voit le jour, nous devons clarifier les choses.

Vous avez été interpellé par des chercheurs.

Malheureusement, il faut aller plus loin et je souhaite que nous ayons, pour les professionnels, des solutions alternatives de rechange économiquement viables et environnementalement viablesur les plans économique et environnemental. J'aimerais aussi, sur ce point, que vous alliez plus loin sur les mesures et le financement de la recherche.